Rovnako záujem a pozitívny prístup som vnímal pri rokovaní s predstaviteľmi jednotlivých generálnych riaditeľstiev Európskeho parlamentu. V niektorých oblastiach sa už dnes podarilo odhaliť rezervy a navrhnúť zlepšenia.

Väčšina rozpočtových položiek a hlavných projektov v rozpočte Európskeho parlamentu má viacročný charakter. Som presvedčený, že ak zlepšíme strednodobé plánovanie rozpočtu a zvýšime jeho transparentnosť, dokážeme byť efektívni. Zo správy, ktorú schválil Výbor pre rozpočet a ktorú dnes predkladám, vyplýva, vážené kolegyne a kolegovia, že máme vôľu ponechať väčší manévrovací priestor pre novozvolený Parlament. Ak sme v rozpočtovom výbore našli rezervy alebo sme znížili určité položky, neurobili sme to v tejto fáze prípravy preto, aby sme ukázali tvrdú ruku alebo bojovali proti sebe administratíva a predsedníctvo na jednej strane, Výbor pre rozpočet na strane druhej. Naším spoločným cieľom je získať kvalifikovaný a komplexný pohľad na veci a až na základe neho správne rozhodnúť. V oblasti plánovania stavu zamestnancov Výbor pre rozpočet berie na vedomie návrhy a zmenu štruktúr služieb a plánu stavov zamestnancov, ktorý predložilo predsedníctvo. Keď budeme mať prehľad o všetkých požiadavkách, ktoré vyplynú z analýz, výbor bude ochotný dôkladne zvážiť celý balík požiadaviek. Minulý týždeň som sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva financií švédskeho kráľovstva Hansom Lindbladom, ktorý bude vo finančnej oblasti zastupovať švédske predsedníctvo Európskej únie, a s ďalšími predstaviteľmi stáleho zastúpenia v Bruseli a ministerstva financií Švédska.

Výdavky na kúpu a prenájom budov sú jednou z hlavných zložiek správnych výdavkov inštitúcií Európskej únie. Už pred viac ako tromi rokmi celková plocha, ktorú užívajú inštitúcie, prekročila 2 milióny m 2 Zhodli sme sa preto, že potrebujeme spoločnú politiku v oblasti budov, lepšiu medziinštitucionálnu spoluprácu, lepšiu koordináciu plánovania, prehodnotenie sústreďovania kancelárskych priestorov v určitých oblastiach, lepšie využívanie verejných súťaží. Chcel by som preto oceniť záväzok generálneho tajomníka, že v novom volebnom období veľmi rýchlo predloží návrh strednodobého strategického plánu budov, aby ho poslanci mali k dispozícii pred prvým čítaním na jeseň a aby mohli prijať rozpočtové rozhodnutia. V oblasti zlepšenia spolupráce medzi európskymi inštitúciami môžeme dosiahnuť ročné úspory milióny eur. Verím, že v spolupráci s medziinštitucionálnou pracovnou skupinou pre mnohojazyčnosť sa nám podarí lepšie využiť voľné kapacity v tejto oblasti. V budúcom roku by sme mali mať k dispozícii štúdiu o prekladacom nástroji Euramis, ktorého plné a automatické využitie pravdepodobne prinesie revolúciu vo sfére prekladov i v spolupráci v oblasti prekladov.